Pane předsedající, chtěla bych vysvětlit, že jsem hlasovala proti námitce, kterou vznesla skupina poslanců, a sice k nařízení Komise, které povoluje fosfáty ve zmrazeném mase. Já jsem také vystoupila v diskusi, kde jsem vysvětlila své zdůvodnění. Nakonec tato námitka při včerejším hlasování skutečně neprošla velmi těsně, třemi hlasy. Já jsem také přesvědčena o tom, že to bylo díky vysvětlení, které poskytla Komise zde na plénu, které jsme jako Evropská lidová strana prosadili, aby se o tomto tématu diskutovalo na plenárním zasedání, abychom mohli vysvětlit naše důvody. Občané v Evropské unii se nemusí obávat, protože denní spotřeba fosfátu rozhodně nestoupne, a to minimální množství, které je povoleno ve zmrazeném mase používaném například pro přípravu kebabu, nebude zvyšovat nebezpečí a závadnost.